Predsedujoča, hvala za besedo! Jaz bi začel kar s slovenskim rekom "Nalijmo si čistega vina" in mislim, da je to tisto, za kar skrbi obstoječa trenutna zakonodaja. V razpravi je bilo omenjenih kar nekaj problemov, različnih, nekateri povezani, nekateri ne. Eden od, problemov je bilo propadanje kmetij. Glejte, težko verjamem, da kmetije propadajo zaradi vina oziroma zaradi obstoječe zakonodaje o vinu, če smo priča drugje temu, da se ravno zaradi urejene zakonodaje kmetije razraščajo. Pridelovalci vina kupujejo vinograde, se širijo. Tako da tu smo priča pojavu, ki je znan tudi na drugih področjih. Mogoče na prvi pogled nima vinogradništvo kakšne povezave z govedorejo, ampak recimo pred sto leti je tipično slovenska kmetija imela kravo ali dve. Danes temu ni več tako. Število kmetij, ki imajo govedo, se manjša. Povprečno število goveda na kmetijo pa se veča. Isto je pri vinu. Ja, strinjam se, žal je to tako. Majhnim pridelovalcem se pri določeni količini pridelava vina vse manj splača. Večji prodajalci, pridelovalci, pa seveda lahko postrežejo z zelo konkurenčnim vinom in zelo konkurenčno ceno, ker je to pač posledica količinske pridelave. Omenjeno je bilo to, da je to dodatna ponudba. S tem se ne bi strinjal, pa bi dal še eno primerjavo z enega drugega, področja - pivovarništva. Poglejmo, kaj se je dogajalo v zadnjih desetih letih. Slovenija beleži porast in uspeh mikropivovarn, mikropivovarništva, ki predstavlja izključno dodano vrednost. Ta piva so pridelana v majhni količini, ampak s tipično, z višjo ceno in po mojem zaznavanju nikomur od teh mikropivovarnarjev ne pade na kraj pameti, da ne bi svojega piva ponosno označil in ga prodajal pod svojo lastno blagovno znamko. Tako da tu je razlika v ceni. Tu je ustvarjena dodana vrednost. To, pred čemer ščiti ta obstoječa zakonodaja, to ni dodana vrednost, ne more biti dodana vrednost, vino sumljivega porekla. Zato še enkrat, ohranimo obstoječo zakonodajo, da si bomo lahko nalili čistega vina. Hvala.